no fue perfecta, pero fue la mejor solución que era necesaria para un problema tan grave. Creo que en 2010 podemos tener un gran año para Europa. Entra un nuevo Colegio de Comisarios, un nuevo organigrama que dirige la Unión Europea, nuevo estatus jurídico —la Unión Europea es una, es la Unión Europea, con su personalidad jurídica, y no una suma de naciones—...

tenemos, como se ha dicho, la posibilidad de hacer y necesitamos la voluntad de hacer. Creo que Europa necesita superar esas gravísimas corrientes de nacionalismo que impiden avanzar. Si nos ponemos a pensar en cómo habríamos avanzado, hace diez años, hacia la Unión Europea con el euro si no hubiéramos renunciado al franco, al marco, a la peseta Pues algo de esto tiene que volver a crearse en el espíritu europeo, como decía el señor Barroso. Quiero decir dos cosas que me parecen necesarias. Una urgencia el Colegio de Comisarios tiene que ser aprobado en diciembre en Estrasburgo. Creo que es muy importante que la próxima Presidencia, en enero, entre en funciones con este nuevo camino —con un nuevo Colegio de Comisarios— ya, a final de este año. Y luego me importa reivindicar el qué de la Unión Europea, la voluntad ¿para qué? Creo que se están jugando en las grandes mesas del mundo grandes decisiones y Europa tiene que tener una voz unida, una voz fuerte para defender lo que es propio de nuestro proyecto un modelo social y una nueva arquitectura jurídica, económica y política para un mundo en el que haya más Estado y mejor mercado.